Ik vraag aan de minister, en via hem ook aan mevrouw Ashton wanneer gaan we de resultaten zien van die sancties?